Señor Presidente, en aras de obtener el máximo consenso posible, pues entendemos que esta Resolución debería contar con un amplio apoyo de la Cámara, proponemos una enmienda oral a nuestra enmienda número 5, de acuerdo con el señor Swoboda, el señor Verhofstadt y otros grupos políticos.